Súbežne s pozitívami mesta sú to aglomerácie, v ktorých sa sústreďujú problémy, ako je nezamestnanosť, kriminalita, diskriminácia či chudoba. Preto podporujem správu a očakávam, že jej naplnenie prispeje k sanácii miest a hospodárstva i celej infraštruktúry v nich. Vytvorenie atraktívnej mestskej lokality môže oživiť hospodárstvo, môže mobilizovať kultúrne a infraštruktúrne zdroje, ale predovšetkým môže prispieť k mestskej solidarite, sociálnemu začleneniu a integrácii zraniteľných a marginalizovaných skupín v mestských oblastiach. V mestských oblastiach zdôrazňujem preto, že do tohto procesu je nevyhnutne potrebné zapojiť aj vidiecke oblasti a prepojiť ich s potrebami mestských oblastí, aby sa podporil nekonfliktný synergický vzťah.